virðulegi forseti eins og kom fram í kynningu hæstvirts forseta er þetta frumvarp til alls um rannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna

sem hluta af ályktun þingmannanefndarinnar sem fór yfir ksryslu rannsóknarnefndar alþingis þess efnis að vegum alþingis skal fara fram sjálfstæð og óháð rannsókn á aðdraganda og orsökum falls sparisjóða á íslandi bera væri að viðskipti með stofnbréf voru gefin frá og í kjölfar þess skyldi fara fram heildarendurskoðun á stefnu og starfsemi sparisjóðanna ástæðan fyrir þessu er sú að sielska sparisjóðakerfið hefur farið í gengum mikla erfiðleika frá því raunar jafnvel fyrir hrun það byrjaði með erfiðleikum sparisjóðs mýrasýslu og síðan núna það síðasta sem gerðist var það að það var ákveðið að sameina spkef og landsbanka íslands í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis er einmitt bent á að það hafi raunar ekki búið sérstaklega verkefni eða rannsóknarnefndin taldi það ekki sérstaklega vera sitt verkefni að fara í aðdraganda og orsakir falls sparisjóðanna á íslandi heldur fyrst og fremst einbeita sér að stóru bönkunum þremur en benti á að þeirra að væri það að það ætti nauðsyenglt að láta fara fram svona víðtæka rannsókn á orsökum og aðdraganda falls sparisjóðanna líka það gefa verið algjör fram hér á þingi tvær tillögur til þingsályktunar þannig að það má segja það að með ályktun þignmannanefndarinanr ahfiv búið komið til móts við þær ályktanir þegar menn gefa velt síðan fyrir sér fer sé ástæðan fyrir var að það ekki eiga búið að leggja fram svona frumvarp frá enda forseta alþingis eða meiri hluta alþingis

ástæðan fyrir var að g og háttvirtur þignemnn sigurður ingi jóhannsson margrét tryggvadóttir og birgitta jónsdóttir tókum avköröunum það að leggja fram þetta frumvarp til laga er sú að okkur mat er að það ekki

það frumvarp verði samþykkt því að miðað við alla vega eins og frumvarpið eiga a það a alls fram og þær breuytignar sem þegar gefa orðið á var fruvmapri teljum við að þær valdheimildir sem felast fyrir rannsóknarnefnd í var frumvarpi séu alls ekki nægar og það sé einmitt að mjög leyti einkennilegt að þar semþað var gert ráð fyrir var að eiga væri farið farið í rannsókn að alþingi mundi þaálytka sérstaklega um það og tilgreina þaþauv verkefni eða þá þætti sem ætti að rannsaka og líka það hversu aðrir ættu að ætla að viðkoamndis stjórn eða viðkomandi enn að þá má segja það í þessu tilviki árum við eiga búin að álykta ályktunin fellur ekki við þann ramma sem frumvarpið um rannsóknarnefnd gerði ráð fyrir og að mínummati eru alls ekki nægar valdheimildir í frumvarpinu um rannsóknarnefndir sem ég tel vera nauðseynglar til eins að við getum fengið skýra sýn á það hið gerðist með sparisjóðina ef ég renni bara aðeins hratt í gegnum frumvarpið sjálft er talað í fyrstu grein um þau verkefni sem nefndinni varða falin a varpa sem skýrustu ljósi á aðdraganda og orsakir rekstrarerfiðleika margra íslenskra sparisjóða sem leiddu meðal annars til gjaldþrots sparisjóðs mýrasýslu spron og byrs sparisjóðs og nauðsynlegrar endurfjármögnunar sparisjóðsins í keflavík sparisjóðs bolungarvíkur sparisjóðs svarfdæla sparisjóðs vestmannaeyja og sparisjóðs þórshafnar og nágrennis b meta starfshætti sparisjóðanna á undanförnum árum og varpa ljósi á hverjar séu held orsakir mismunandi árangurs rekstrar þeirra þar verði fjármögnun og útlánastefna þeirra skoðuð eignarhald aukning stofnfjár greiðslur arðs kaup og sala stofnfjár hlutafélagavæðing þeirra sem og aðrir þættir sem kunna að skipta máli c gera úttekt á lagaramma og öðru starfsumhverfi sparisjóðanna og bera saman við starfsumhverfi sambærilegra fjármálafyrirtækja í nágrannalöndunum þannig að við getum lært af niðurstöðu nefndarinnar til framtíðar d leggja mat á hvernig staðið hafi verið að endurskoðun hjá sparisjóðunum og öðru eftirliti með starfsemi þeirra og kynningu á niðurstöðum þess eftirlits e koma með ábendingar og tillögur að breytingum á lögum reglum vinnubrögðum og skipulagi opinberrar stjórnsýslu sem miða að því að gera sparisjóðum kleift að starfa á þeim samfélagslegu og rekstrarlegu forsendum sem þeir voru stofnaðir um f gera ráðstafanir til þess að hlutaðeigandi yfirvöld og þetta er eitthvað sem við höfum heyrt mjög mikið kallað eftir úr samfélaginu frá þeim stofnfjáreigendum og öðrum sem hafa orðið illa fyrir barðinu á falli sparisjóðakerfisins að hlutaðeigandi yfirvöld fjalli um mál þar sem grunur leikur á um refsiverða háttsemi eða brot á starfsskyldum og gera jafnframt grein fyrir þeim málum í skýrslu til alþingis þannig að við getum þá unnið út frá þessum upplýsingum og þeim tillögum sem mundu þá koma fram í skýrslu rannsóknarnefndarinnar hér er lagt til að það verði skipuð þriggja manna nefnd og það verði forseti alþingis sem leggi fram tillögu um nefndarmenn fyrir forsætisnefnd og að skipan nefndarmanna verði þá samþykkt með auknum meiri hluta atkvæða í forsætisnefnd ástæðan fyrir þessu er að ég tel hér séum við að horfa til ákveðinnar fyrirmyndar sem skipan rannsóknarnefndar alþingis var en þar var þannig að það var algjör samstaða hér innan þingsins um það hverjir tækju sæti í rannsóknarnefnd alþingis og ég tel að það sé einmitt mjög mikilvægt að þetta sé vinnulag sem er almennt viðhaft þegar það er tekin ákvörðun um það að skipa rannsóknarnefndir síðan er og ég ætla aðeins bara hér að fara yfir ákvæði sem ég tel að séu sérstaklega í séum lögum en ekki í þessari almennu rammalöggjöf um rannsóknarnefndir og er raunar heldur rökstuðningurinn fyrir því af hverju þarf að setja sérlög um þetta rannsóknarnefndin mundi líka hafa hér valdheimildir til þess að kalla einstaklinga til skýrslugjafar þannig að þeir sem koma þá fyrir nefndina þurfa að segja satt og rétt frá einstaklingar munu hins vegar geta skorast undan því að svara spurningum ef ætla má að í svari hans geti falist játning eða bending um að hann hafi framið refsiverðan verknað verknað eða atriði sem valdi honum siðferðislegum hnekki eða tilfinnanlegu fjárhagstjóni þeir sem mundu þá koma fyrir nefndina mundu þá hafa sambærilega réttarstöðu og réttarstaða vitnis er þá almennt skilgreining á en ekki réttarstaða grunaðs

starfsemi fjármálafyrirtækja sérstakar reglur um utanríkismál öryggi ríkisins eða fundargerðir ríkisstjórnar og ráðherrafunda sem og fundargerðir nefnda alþingis það er líka fjallað hér um ákvæði sem varða þagnarskyldu hjá starfsmönnum ríkisins að hún hvíli á nefndarmönnum og öðrum þeim sem vinna að rannsókninni til þess að tryggja sem best að þeir fari sem best með þær upplýsingar sem þeir fá en hins vegar að sjálfsögðu

síðan er almennt bara fjallað um hvað á að gera varðandi ef það vaknar grunur um refsiverða háttsemi og tekið á eins og varðandi formsatriði eins og varðandi launakostnað og svo að lokum er í átjándu grein fjallað um ákvæði upplýsingalaga laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga gilda ekki um störf rannsóknarnefndarinnar en hins vegar þannig að þeir sem rannsókn hefur beinst að njóta samt sem áður réttinda samkvæmt ákvæðum átjándu og tuttugasta og fyrstu grein laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og níundu grein upplýsingalaga að rannsókninni lokinni enda hafi ákæruvaldið ekki tekið mál viðkomandi til meðferðar sem sakamál og fer þá um rétt til aðgangs að gögnum samkvæmt ákvæðum laga um meðferð slíkra mála eins og ég

að þessi rannsókn fari fram það er held ég mjög óþægilegt og nánast óviðunandi fyrir okkur hér sem sitjum hér á alþingi að það skuli vera liðinn þetta langur tími frá því að við ályktuðum um það að það skyldi fara fram þess háttar rannsókn að við séum enn þá að bíða eftir að það sé skipað í þessa rannsóknarnefnd það sem gerist náttúrlega við það er það sem ég held að okkur öllum sem samþykktum okkur sextíu og þrjú sem samþykktum

fellur illa þegar það er verið að gefa til kynna að það séu einhverjar annarlegar ástæður fyrir því að það hafi dregist svona að fara af stað með þessa rannsókn það er allt of allt of mörgum spurningum sem er enn þá ósvarað um það hvað það var nákvæmlega sem orsakaði það að meginþorri sparisjóðanna lenti í þeim erfiðleikum sem þeir lentu í sérstaklega þegar við horfum líka til þess að raunar fyrsta fjármálafyrirtækið sem lenti í örðugleikum fyrir hið svokallaða hrun í október tvö þúsund og átta að þá strax að mig minnir tvö þúsund og sjö hafi legið fyrir að sparisjóður mýrasýslu var kominn í mjög mikil vandræði sparisjóðirnir þegar til þeirra var stofnað áttu þeir að sinna hefðbundinni viðskiptabankastarfsemi vera í rekstri sem átti að vera áhættulítill en það höfum við svo sannarlega ekki séð í afleiðingum bankahrunsins ég vil mjög gjarnan sjá

sambærileg sparisjóðunum lifa og dafna hér á íslandi til framtíðar en til að svo megi verða verðum við að læra af reynslunni og bæta úr og það munum við gera með því að samþykkja þetta frumvarp munum koma af stað þessari rannsókn og fá þær upplýsingar sem við